Nie można tolerować nierównej płacy ze względu na jakiekolwiek czynniki rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, religię czy płeć. Chociaż kobiety z racji statystycznie wyższego poziomu wykształcenia mają lepsze kwalifikacje, zarabiają mniej niż mężczyźni.

Kobiety są dyskryminowane przede wszystkim dlatego, że chcą mieć lub mają dzieci. W Polsce mamy jedne z najgorszych w Europie wskaźniki opieki nad małymi dziećmi.

Kobietom wydłuża się o 7 lat wiek przechodzenia na emeryturę, a nie tworzy równocześnie nowych miejsc pracy.

Bez wyrównania zarobków kobiet i mężczyzn wydłużenie czasu pracy pogłębi dysproporcje między sytuacją egzystencjalną kobiet i mężczyzn. Nierówność płac negatywnie wpływa na wysokość emerytur kobiet i przyczynia się do ich ubóstwa w starszym wieku.